Uważam, że dobrze się dzieje, że poruszamy sprawy współpracy gospodarczej z Japonią, ponieważ nasze gospodarki w dużej mierze są komplementarne, ale jednocześnie i Japonia, i Unia Europejska osiągnęły dość wysoki poziom rozwoju u siebie i powinny poszukiwać razem możliwości otwarcia przed sobą nowych możliwości.

Po pierwsze zrównoważone warunki dla obu stron, czyli zarówno cła ograniczające, ale i ograniczenia dostępu do rynku wewnętrznego.